Monsieur le Président, chers collègues, je tiens à souligner le soutien qu'apporte ici le Parlement à la création d'une catégorie de régions intermédiaires qui, je le rappelle, ne constituera aucunement contrairement à certains propos tenus une charge supplémentaire pour le budget communautaire. Nous proposons ici une révolution dans le concept de transition sur un périmètre budgétaire constant.

Par ailleurs, je me félicite que notre résolution ait confirmé l'engagement du Parlement aux côtés des régions ultrapériphériques. Ces dernières connaissent des contraintes spécifiques et permanentes qui justifient cet effort de solidarité afin d'assurer efficacement le rôle de relais de l'Union dans le monde.